Tratado. Hemos introducido el carácter preventivo, hemos añadido una lista de ejemplos y encima hemos incluido el fraude y la evasión fiscal entre los objetivos. Y también hemos establecido un sistema para dar garantías a los beneficiarios finales —es decir, estudiantes, universidades, investigadores, ONG— para que no se vean afectados por la congelación de fondos a sus gobiernos. Y, también, vamos a evaluar la eficacia de este mecanismo dentro de tres años porque es un mecanismo nuevo. Y, por último —y seguimos haciendo historia—, el plan de recuperación. Aquí todavía nos queda la negociación final del contenido con el Consejo y, para ello, el Parlamento ya tiene su posición. Espero encontrar en el Consejo la misma buena voluntad que en los dosieres anteriores. La increíble acogida que han tenido estos dos acuerdos históricos demuestra que, cuando trabajamos unidos y con el objetivo de construir una Europa que proteja a sus ciudadanos, las cosas salen